Signor Presidente, non sono mai stato tenero nel criticare i bilanci dell'Unione europea, con spese a volte francamente ingiustificabili. Tuttavia, una cosa dovrebbe essere chiara gli impegni presi devono essere rispettati e pertanto si devono assolutamente effettuare i pagamenti per le azioni già intraprese. Non vorrei che l'Europa prendesse il pessimo vizio dell'Italia tanti impegni e poi pagamenti a singhiozzo, quando arrivano. A questo punto, quindi, non ci resta che onorare gli impegni e le richieste della Commissione europea. Per il futuro, però, gradirei un maggiore realismo, ovvero che si prendano impegni solo se poi si è in grado effettivamente di rispettarli.

Per contro, si taglino altre linee assolutamente non prioritarie, come ad esempio i miliardi regalati alla Turchia in questi anni con i fondi di preadesione.